Monsieur le Président, nos collègues Stéphane Le Foll et Patrice Tirolien ont déposé un amendement en commission, puis en assemblée plénière, sur le projet de budget

C'est pour cela qu'il l'a déposé également. Je demande à tous les collègues de voter pour cet amendement qui porte sur le paragraphe 40 et qui demande, non pas la baisse, mais l'augmentation des crédits POSEI, surtout au regard des conséquences qu'auront les accords signés à l'OMC entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou, des conséquences de ces accords sur les cultures traditionnelles des régions ultrapériphériques de l'Union européenne.